Curtea Penală Internațională are un rol cheie în consolidarea păcii și securității, fiind singura instanță penală internațională permanentă. Uniunea trebuie să sprijine în continuare Curtea pentru a și îndeplini misiunea. Este important ca instrumentele diplomatice ale Europei să fie folosite în mod sistematic, așa cum recomandă punctul 31 din raport. Referitor la aspectele financiare, încurajez statele membre și SEAE să examineze propunerea privind Fondul european de dezvoltare inclusă la punctul 59. Totodată, semnalez că luni a debutat la Washington Săptămâna dreptului, justiției și a dezvoltării, organizată de grupul Băncii Mondiale. Invitat să țină discursul de deschidere, președintele Curții a subliniat importanța cooperării dintre justiția internațională și dezvoltare. Salut faptul că, după Conferința de revizuire de la Kampala, opt noi state au ratificat statutul instanței penale, printre care și Republica Moldova.